virðulegi forseti það hefur mikið vatn runnið til sjávar frá því að herinn fór frá suðurnesjum og margir bjuggust við að það yrði mikið áfall fyrir byggðarlögin á því svæði sem eðlilegt er það ánægjulega hefur gerst síðan þá að þróunin hefur orðið með þeim hætti að íbúðarbyggingar eru í gangi um öll suðurnes sem aldrei fyrr atvinnulíf stendur þar styrkum fótum þó svo að allir þeir sem áður unnu á vellinum hafi ekki fengið jafn velllaunaða vinnu og þeir höfðu þar engu að síður er blómlegt um að litast á suðurnesjum og það kemur fram í mati manna á þeim verðmætum sem eru að finna á keflavíkurflugvelli áður var við því búist að þessar eignir yrðu ekki líkleg söluvara og ekki væri þess að vænta að menn gætu fengið mikil verðmæti fyrir þær byggingar eða komið þar inn með nokkra starfsemi sem heitið getur þannig var nú mat manna á sínum tíma og ekki fyrir svo mjög löngu síðan þetta hefur breyst til hins betra sem hefur auðvitað í för með sér aðra hluti sem þarf að taka til athugunar og hafa verið nefndir hér í þessari umræðu en ég held að það sé rétt að menn hafi að í huga hversu

vel hefur gengið á svæðinu og bjart er framundan fyrir íbúðarbyggðina hvað varðar atvinnulíf og búsetu þessir samningar sem eru hér til umræðu um starfsemi þróunarfélagsins er umfangsmikil það verður auðvitað að fara vandlega yfir það mál lið fyrir lið í fyrsta lagi verður að liggja fyrir í opinberri umræðu öll gögn málsins allir kaupsamningar verða að vera uppi á borðinu það er ekki ásættanlegt að það skuli enn vera svo að gerðir kaupsamningar um ráðstöfun eigna ríkissjóðs fyrir milljarða króna skuli ekki vera opinber gögn það verður vonandi innan fárra daga að minnsta kosti hefur ríkisendurskoðandi upplýst fjárlaganefnd um það það er fagnaðarefni en ég legg áherslu á það að alþingi getur ekki sætt sig við að menn sem fara með umboð þess til að ráðstafa eignum ríkisins geri það á þann veg að það haldi leyndum upplýsingum fyrir alþingi og þjóðinni það er einmitt kjarni málsins í stöðu alþingis að það eigi rétt á öllum upplýsingum þá og þegar til að koma í veg fyrir að aðilar sem sitja í stofnun eins og stjórn þróunarfélags keflavíkurflugvallar geti látið sér detta í hug að gera samninga um sölu á eignum ríkissjóðs með ákvæðum sem þeir vilja ekki að verði opinber það er algjörlega óásættanlegt

í öðru lagi þurfa menn auðvitað að vega og meta söluverð út frá þessum breyttu forsendum á mati stöðu svæðisins sem hefur áhrif á verðmat eignanna það er kannski viðkvæmasti hluturinn í þessu máli að menn hafa ástæðu til að ætla að söluverð eignanna sé undir því verði sem ætla má að fengist fyrir þær á almennum markaði ég ætla ekki að fullyrða að svo sé því það er ekki tímabært

móta okkur skoðun á því en gleymum því ekki

að menn vísvitandi eru að ráðstafa eignum ríkissjóðs á verði sem er lægra en ætla má að hægt sé að fá þá erum við að gera það sama og var gert í rei málinu og vakti reiði þjóðarinnar þá er verið að ráðstafa til tiltekinna einstaklinga verðmætum á verði sem er lægra en ætla má að sanngjarnt sé og þennan þátt málsins þarf að upplýsa það þarf að fara yfir hann allan lið fyrir lið og ríkisendurskoðandi hefur boðað að hann muni gera stjórnsýsluúttekt á þessu máli og hann mun væntanlega taka þennan þátt málsins fyrir og ég held að það sé rétt að bíða eftir skýrslu ríkisendurskoðunar áður en lagt verður mat á það hvort um sé að ræða eðlileg eða óeðlileg viðskipti í þessu tilviki en vissulega er það svo og það eru réttmætar efasemdir sem hér hafa komið fram að þær upplýsingar sem liggja fyrir opinberlega eru ekki til þess fallnar að eyða þeirri tortryggni sem vakin hefur verið